Hvala. Spoštovani premier! Živimo v času podnebne krize. Krize, ki je grožnja preživetju na našem planetu. V Sloveniji so ekstremni vremenski pojavi samo v zadnjih petih letih povzročili za več kot pol milijarde evrov škode tako v kmetijstvu kot v gospodarstvu, da o delih sveta, ki tonejo pod naraščajočo gladino oceanov, ali tistih, ki jih uničujejo dolgotrajne suše, niti ne govorim. Znanstveniki že desetletja opozarjajo na pogubne posledice nebrzdanih izpustov toplogrednih plinov, a jih politika ne sliši. Kapitala okolje in prihodnost ne zanima. Zanima ga profit. Politika pa kapital v tej nori sli po profitu in še več profita strumno stoji ob strani. Pred štirimi leti je bil končno sprejet pariški podnebni sporazum s ciljem preprečiti najhujše posledice podnebnih sprememb. Evropska unija in z njo tudi mi smo se zavezali k ogljični nevtralnosti do leta dva tisoč petdeset, ampak ključni bodo ukrepi, ki jih bomo sprovedli do leta dva tisoč trideset, spoštovani premier. V kolikor do leta dva trideset radikalno ne zmanjšamo toplogrednih izpustov, bodo učinki povratnih zank postali neobvladljivi in ciljev pariškega sporazuma ne bomo dosegli nikdar. Prestopili bomo rubikon. Slovenska politika je resnost podnebnih sprememb vsa ta leta zanemarjala, vi pa očitno s prakso gluhih ušes nadaljujete. Konec lanskega leta ste namreč Evropski komisiji poslali, osnutek nacionalnoenergetskega podnebnega načrta, ki je bil najslabši med vsemi članicami Evropske komisije. Sredi letošnjega leta ste obelodanili, da končnega predloga NEP-a ne boste, predali do roka, njegovo pripravo pa ste prenesli na zunanjega izvajalca. Še več, Ministrstvo za okolje in prostor je outsourcalo tudi izdelavo drugega izjemno ključnega dokumenta, dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta dva petdeset, strategije, ki mora biti prav tako spisana in poslana Evropski komisiji do konca letošnjega leta. Čez petnajst dni, spoštovani premier, vi pa ste šele pred tremi dnevi zaključili zbiranje ponudb za zunanjega izvajalca. Se tako loteva ključnih strateških vprašanj prihodnosti? Sprašujem vas, kdaj se boste nehali igračkati s prihodnostjo nas vseh? Kdaj boste nehali ščititi interese kapitala? Kdaj boste končno kdaj se boste končno začeli spopadati s podnebno krizo in nehali na ključna vprašanja naše prihodnosti odgovarjati s floskulami? Hvala.